Lep pozdrav, kolegice, kolegi! Dobro jutro! Pred nami je Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o čezmejnem izvajanju storitev, ki ga je v zakonodajni postopek vložil Državni svet. Predlagana je enostavnejša pridobitev, in ureditev A ena potrdila, ki ga delodajalci morajo pridobiti za delavce, ki jih napotijo v tujino. Potrdilo je enotno za celotno območje Evropske unije in je kot tako tudi dokazuje, da so izpolnjeni vsi pogoji v skladu s predpisi Evropske unije na področju koordinacije sistemov socialne varnosti. Drugače povedano. To potrdilo dokazuje oziroma zagotavlja, da je delavec v času napotitve vključen v obvezna socialna zavarovanja. Delodajalec vlogo za izdajo le-tega potrdila vloži preko portala E-VEM, in če so izpolnjeni vsi zakonski pogoji, prejme tudi potrdilo najkasneje v roku petih delovnih dni od popolnosti vloge. Seveda pa mora to vlogo v popolnosti tudi oddati. Izpolnjevanje pogojev preveri pristojni javni uslužbenec na Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Predlagatelj sedaj želi, da bi ta postopek preverbe v popolnosti avtomatizirali, tako da bi namesto pogodbe o zaposlitvi ali akta o napotitvi za napotenega delavca delodajalec podal samo izjavo, s katero bi jamčil za obstoj zakonsko zahtevanih dokumentov oziroma pogojev. Razumemo sicer cilj in namen predlagatelja, vendar se s takšnim predlogom ne moremo strinjati. V obzir je namreč potrebno vzeti, da je takšna rešitev bila vpeljana z zakonodajo ravno zaradi številnih kršitev na področju napotenih delavcev. Vlada je opozorila, da je v prvih devetih mesecih tega leta bilo ugotovljenih več kot tri tisoč nepravilnosti na tem področju, kar pomeni, da je vsaj tri tisoč napotenih delavcev imelo težave. Zato se nam zdi nujno potrebno, da izpolnjevanje pogojev ne preverja avtomatiziran program, ampak človek, ki bo kvalitetno ocenil morebitne nepravilnosti in tako preprečil tudi kršitev pravic delavcev. Prav tako je iz prakse treh območnih enot ZZZS razvidno, da je potrdilo A ena praviloma izdalo v roku enega do dveh delovnih dni, najkasneje pa v roku treh, dveh do treh delovnih dni, kar pomeni, da Slovenija pravzaprav zelo ažurno ta potrdila tudi izdaja, mislim, da smo v vrhu Evropske unije po ažurnosti izdaje teh potrdil. Če tlaja če pa traja dlje, je to posledica nepopolnosti vloge s strani delodajalca, o čemer sem že govorila. Torej, delodajalec mora podati popolno vlogo in v roku dveh, maksimalno treh dni dobi to potrdilo tudi nazaj. V poslanski skupini Liste Marjana Šarca podpiramo predloge, ki prinašajo debirokratizacijo, vendar ne na račun občutnega zmanjšanja zaščite delavcev in ne na račun možnih zlorab delovnopravne zakonodaje. Zato predloga zakona novele zakona o čezmejnem izvajanju storitev ne moremo podpreti. Hvala lepa.